Zum Dritten muss man auch sagen, andere Länder und andere Regionen in der Welt haben einen anderen Zugang zu diesem Problem.